A kérdés az, hova állunk?

Az elnyomás, az idegen életforma bevezetése, a kényelem, az egészség, a pénz mellé vagy pedig a paraszti, nomádi múlt, igaz, hogy szegénység és sok betegség, de a saját kultúra megőrzése és a szabadság mellé? Visszatekint egy két kollegám beszédéből az elmúlt kelet európai rendszerek diktatúrájának a szövege.

Aki börtönben ült, és akinek szintén most 2 gyermeke még börtönben van?

A papírautonómiák mellé vagy a valós autonómiák mellé? Az elnyomás, az idegen életforma, Ujgurföld természeti kincseinek kizsákmányolása, vagy pedig a kultúrák megőrzése, a szabadság és a népek önrendelkezési joga mellé?

Remélem, hogy a kollegáim számára is. Kínát barátunkká kell tennünk, hogy tanuljon tőlünk, de ehhez nekünk kell példát mutatni az emberi jogok, a szabadságjogok, az önrendelkezés és az autonómiák területén. Még sok sok tennivalónk van.